Pane předsedající, já bych se chtěl ve své jedné minutě věnovat nejen těm velkým výzvám, které stojí před námi, ať je to klimatická změna nebo vytvoření energetické unie či bezpečnostní otázky. Myslím si, že je důležité také řešit setrvalé výzvy, které pomáhají zvyšovat kvalitu života Evropanů. Neměli bychom na ně zapomínat, především na investice do občanské vybavenosti, do dostupnosti služeb, např.

i vysokorychlostní internet a samozřejmě i dostupnost sídel nebo propojenost vodárenských soustav. Toto jsou všechno výzvy, které pomohou zlepšit kvalitu života občanů, a před těmito výzvami stojí celá Evropa. Jsem rád, že jsme schválili legislativu ke kohézní politice, která právě na tyto výzvy reaguje a pomáhá členským státům řešit palčivé problémy, s nimiž se potýkají nejen ony, ale i jejich občané.